Fondurile pentru agricultură au fost deja drastic reduse în Consiliul European.

Agricultura este demonizată pentru poluare, este demonizată pentru efectele asupra statelor în curs de dezvoltare, este demonizată pentru că produce prea mult biocombustibil, sau, dimpotrivă, nu produce suficient.